Madame la Présidente, pendant que nos agriculteurs crèvent la bouche ouverte, la Commission européenne nous informe qu'elle détourne le Fonds européen agricole pour le développement rural afin de financer l'installation des migrants clandestins. Vous devriez rougir de honte pour les 30 d'agriculteurs français qui gagnent moins de 350 euros par mois. Déjà confrontés à la suppression des quotas laitiers ainsi qu'à la concurrence internationale déloyale, ils n'ont pas cette même chance de pouvoir bénéficier de la Commission, de leurs dirigeants, qui préfèrent, eux, négocier dans leur dos des traités de libre échange comme l'AECG, qui je vous le rappelle signera l'arrêt de mort de notre agriculture. Cette Union européenne là était censée défendre la sécurité, la prospérité et le pouvoir d'achat.

Espagne, Portugal et maintenant Italie tous sont menacés de sanctions financières s'ils ne parviennent pas à réduire leur endettement. Au Royaume Uni, ils ont dit oui au Brexit et, contrairement à ce que racontent les prétendus experts, l'économie britannique se porte bien mieux qu'ailleurs en Europe, avec une hausse des exportations ainsi qu'une baisse du chômage.